Madame la Présidente, le Rassemblement national a toujours considéré que la politique d'asile devrait rester une compétence nationale.

Parallèlement je cite le rapport la situation des ressources humaines s'y est détériorée de manière exponentielle, à tel point que le directeur exécutif a dû démissionner.

Ils prouvent que la Cour des comptes fait bien son travail, mais aussi et surtout, que l'Union européenne est inapte à gérer la politique d'asile des États européens.